Secondo la nuova direttiva antiriciclaggio le informazioni sui proprietari effettivi di tutti i tipi di entità giuridiche comprese aziende, fondazioni e trust sarebbero inseriti nei registri pubblici centrali. L'identificazione del titolare effettivo dell'impresa o dell'operazione commerciale è di importanza essenziale per la prevenzione del riciclaggio e del rifinanziamento del terrorismo. Occorre pertanto migliorare le modalità di funzionamento dei registri delle imprese negli Stati membri, in modo da includervi i dati sugli effettivi titolari, e aiutare le autorità e le imprese stesse a verificare l'identità delle persone destinatarie dei profitti e delle operazioni commerciali. La trasparenza deve essere il motore propulsore di una serie di atti ancora in fase di approvazione. Per citarne uno il FEAM, troppo spesso abbiamo assistito a brogli e corruzione nell'uso del denaro. A questo proposito mi auguro che il Parlamento valuti l'importanza fondamentale della rintracciabilità della persona fisica che utilizza denaro pubblico.